Paní Senderová, můžu se vás zeptat Myslíte si tedy, že bychom se tím střetem zájmů jednoho z politiků tedy neměli zabývat?